Parmi les membres de cette Assemblée, il est probablement un de ceux qui connaît le mieux ce pays et cette région complexe. Mais disons le tout net, ce texte, en l'état, pose un grave problème. Et je ne rejoins pas l'ensemble de nos collègues qui se félicitent et se congratulent du texte. Je vais vous expliquer pourquoi. Je trouve que ce texte a d'abord le grand défaut de vouloir absolument faire de nous, les Occidentaux, les responsables des maux que connaît l'Afghanistan.

Arlacchi écrit que les conditions sanitaires se sont dégradées depuis, comme par hasard, que nous sommes là bas.

Personne ne l'a remarqué. Le deuxième point dans le considérant B, lisez le mes chers collègues, les forces occidentales sont des forces d'occupation.

Et troisièmement, sur le paragraphe 71, l'affaires des drones écoutez, mes chers collègues, j'ai été officier en Afghanistan il y a deux ans, comme médecin militaire.

Je peux vous dire que si demain vous dites à nos militaires Vous ne pouvez pas utiliser les drones, cela signifie que vous leur dites Allez au contact de l'ennemi, prenez des risques. Je ne sais pas si c'est de notre responsabilité de femmes et d'hommes politiques que de dire cela à nos hommes. Alors je ne méconnais pas la complexité de la situation. Je sais que la guerre est cruelle, mais il faut arrêter, je crois, cet antimilitarisme, cet anti américanisme primaire, cette auto flagellation des forces occidentales, qui fait de ces forces occidentales toutes les causes des maux des Afghans.

L'ennemi, ce sont les talibans, ce ne sont pas les Américains et ce ne sont pas les forces occidentales.